Predhodnik, treba je spoštovati ustavo in treba je spoštovati odločbo ustavnega sodišča. Vi očitno ne boste izpolnjevali. Tako da drugim govoriti o tem, kako naj spoštujejo ustavo je strašljivo, kar vi govorite. Medtem ko sami ne spoštujete ustave kot izvoljeni predstavnik državnega zbora, se vam zdi strašljivo, če kdo reče, da bo normalno, če se bodo ljudje jutri vprašali, zakaj spoštovati pravno državo, če pa jo izvoljeni poslanci ne spoštujejo. In spoštovani gospod Koprivc, jaz ne vem, kam ste vi hodili v šolo, ampak javno šolstvo je brezplačno. Jaz imam tri otroke, eden je v šoli, eden je v vrtcu, in če je javno šolstvo brezplačno, bom zahteval nazaj, da mi vse vrne to vašo idealno javno šolstvo, nazaj vse položnice, ali pa če od jutri naprej začnem vam prinašati, pa bo potem za moje, za mene, za moje otroke res brezplačna. V tem, da je ideološko nevtralno, težko poslušamo človeka, ki je imel doma na stenah obešene komunistične ideologe. In spoštovani gospod Koprivc, ne, ne gre za enačenje javnega in zasebnega, ampak gre za enačenje javno veljavnih programov v zasebnih in javnih šolah in o tem govori odločba ustavnega sodišča. Tako da ... Spoštovani, preden, daste repliko, se najprej pozanimajte, kaj piše v odločbi ustavnega sodišča. Drugič, preberite, kaj piše v našem predlogu o zakonu. In tretjič, odločite se, da boste spoštovali ustavni red Republike Slovenije. Hvala.